Pani Przewodnicząca! Trwają właśnie rozmowy trójstronne, z tego też powodu jestem w pewnym zastępstwie Róży Thun, która była współautorką dzisiejszej rezolucji. Mamy szesnaście zaleceń, nie jestem w stanie w tak krótkim czasie przytoczyć wszystkich, natomiast zwrócę uwagę na te najważniejsze. Po pierwsze rezolucja wzywa rząd Kazachstanu do wdrożenia zaleceń specjalnego sprawozdawcy ONZ do spraw wolności, pokojowych zgromadzeń i stowarzyszeń. Wzywa rząd Kazachstanu do zaprzestania wszelkich form arbitralnych zatrzymań, represji i nękania wobec działaczy na rzecz praw człowieka i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wzywa także rząd Kazachstanu do dokonania przeglądu zmian w prawie medialnym i informacyjnym, które weszły w tym roku. Na koniec bardzo istotne jest na co zwraca uwagę ta rezolucja stosowanie artykułu 174 kodeksu karnego w sprawie tak zwanego podżegania do niezgody społecznej, narodowej czy klanowej.